Mit Ihrer Erlaubnis möchte ich ganz kurz noch einmal an die Erklärung anschließen, die Sie gestern zu Italien abgegeben haben.

Was hat das mit der Situation in Europa zu tun? Ich glaube, sehr viel, denn diese Einigkeit, diese Solidarität, die in Italien selbst gezeigt worden ist und die wir hier mit Italien zeigen, ist etwas, was ich mir wünsche angesichts dieser großen Katastrophe, die wir in Europa haben, wenn ich an die Arbeitslosigkeit denke. Ich meine, wir müssen alles daran setzen, dass dieser informelle Rat und der spätere formelle Rat auch wirklich den Mut haben, die Katastrophe der Arbeitslosigkeit zu bekämpfen, denn die können wir verhindern und tatkräftig bekämpfen, was wir vielleicht bei einem Erdbeben nicht so leicht können. Aber Arbeitslosigkeit ist keine Gottesstrafe sie ist etwas Menschengemachtes und kann verhindert werden. Der Ansatzpunkt muss aus unserer Sicht vor allem der sein, dass die Investitionen wieder gefördert werden. Wir sind in einem historischen Tief, was öffentliche Investitionen betrifft. Im Übrigen auch, was private Investitionen betrifft, und es ist kein Zufall, wenn wir diese Arbeitslosigkeit haben, wenn wir einen so geringen Stand und ein so geringes Niveau an Investitionen haben.

Wir brauchen natürlich auch eine bessere Verwendung der Strukturfonds.

All das gefährdet nicht die Budgetdisziplin.

Wenn man sagt, was ist mit der Budgetdisziplin jetzt generell, dann kann ich nur sagen Ja, es gibt das Sixpack.

Wenn wir uns im Ausschuss noch enthalten haben, dann aus einem Grund, weil wir, was genau das Wachstum betrifft, noch etwas dazunehmen wollen.

Aber die Griechen müssen wissen Sie entscheiden für sich natürlich auch mit Konsequenzen für Europa ob sie in der Eurozone bleiben wollen oder austreten wollen.

Es wird immer wieder gesagt Ja, die ganze Wachstumsproblematik kann mit sich bringen, dass es eine höhere Inflation gibt, und die ist doch sozial. Was gibt es Unsozialeres als die Arbeitslosigkeit, die wir haben! Für unsere Fraktion ist es das Unsozialste, was wir haben, die Arbeitslosigkeit, und die müssen wir bekämpfen, durch Wachstum und Investitionen.